El pasado 8 de abril, el ataque se repitió con treinta y cinco víctimas mortales, también por heridas de bala o arrollados por vehículos acorazados. Usted, señora Ashton, estaba advertida desde hacía meses, por miembros de este Parlamento, de que esta última masacre iba a ocurrir y, por ello, solicitamos reiteradamente su intervención.

Aunque más vale tarde que nunca, la próxima agresión puede ser un baño de sangre de proporciones horribles si, a partir de ahora, usted no pone esta crisis humanitaria entre las máximas prioridades de su agenda. Existe una solución el señor Stevenson la ha explicado esperamos de usted acción inmediata y firme para que sea posible, y acogemos favorablemente su compromiso de esta mañana. Tres mil cuatrocientos hombres y mujeres indefensos, rodeados de tanques, miran hacia nosotros, confiados en que nos comportemos a la altura de nuestros valores. El Parlamento ha hecho, hace y hará todo lo que está a su alcance. Le pedimos que ponga el mismo interés en salvar estas vidas. Si su actuación es la que esperamos, nos tendrá a su lado. Si no, su conciencia y esta Cámara le pedirán cuentas.